oraz poprawy wydajności sądownictwa, reformy administracji publicznej oraz polityki konkurencji. Zachęcamy Chorwację do nieustawania w działaniu na rzecz praw mniejszości oraz wsparcia dla powracających uchodźców. Jednym z problemów do rozwiązania, jakie stoją przed Chorwacją, jest również poprawa współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii.

Największym wyzwaniem jednak może okazać się sceptycyzm społeczeństwa chorwackiego odnośnie przystąpienia do Unii.